að lækka vörugjald af bifreiðum með vélar sem nýta metangas eða rafmagn að verulegu leyti í stað bensíns eða dísilolíu þessi tímabundna heimild

innflutningsverð umræddra bifreiða er alla jafna nokkru hærra heldur en ökutækja og er heimildinni ætlað að gera þær samkeppnisfærari á almennum markaði markmið með framlengingunni er að styðja áfram við öra þróun í hönnun og framleiðslu ökutækja sem geta nýtt rafmagn og metangas enda eru skaðleg áhrif þeirra orkugjafa á umhverfið mun minni en eldsneytis úr olíu einnig hefur verið bent á að notkun umræddra bifreiða sé nauðsynlegt skref í frekari þróun í framleiðslu bifreiða sem eingöngu verða knúnar öðrum orkugjöfum en bensíni eða dísilolíu það byggist meðal annars á því að dreifikerfi fyrir aðra orkugjafa er enn svo gisið að ekki er unnt að reikna með almennri notkun slíkra bifreiða strax enn fremur eru ýmsar aðrar tæknilegar hindranir því til fyrirstöðu síðast en ekki síst er aukin notkun umræddra bifreiða í samræmi við skuldbindingar íslands gagnvart rammasamningi sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og þá stefnu stjórnvalda að auka hlut innlendra orkugjafa frú forseti ég legg til að að lokinni fyrstu umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar